Hvala lepa za vaše vprašanje. Seveda imava tukaj različne poglede, na, našo, oborožitev oziroma naše zaveze Natu oziroma nenazadnje državljankam in državljanom, ki jim vsak dan obljubljamo, da bodo varni. Leta dva tisoč štiri je Slovenija vstopila v Zvezo Nato in takrat je seveda se zavezala določenim, tudi obveznostim in, takrat je prevzela tudi tole zavezo, ki je bila leta dva tisoč deset potrjena v Državnem zboru Republike Slovenije, ki pravi: "Raven obrambnih izdatkov dolgoročno usmerjena v doseganje dva odstotka BDP, s čimer si bomo prizadevali izpolnjevati politične zaveze do zavezništva. Zaradi ekonomskih razmer in širših družbenih okoliščin bi lahko do realizacije te ambicije prišlo tudi po letu dva tisoč petindvajset." To je bilo sprejeto v državnem zboru leta dva tisoč deset, tako da si tega nismo mi izmislili. Zdaj, seveda, tudi mene moti, ko nekateri vedno povedo, da delamo za Zvezo Nato. Sam najprej trdim, da vojsko, za katero smo se odločili, da jo potrebujemo, da smo suverena država in, zato moramo tudi zagotavljati varnost našim državljankam in državljanom in to je zlasti v luči zadnjega dogajanja po svetu, kar se lahko zgodi tudi pri nas, ne glede na to, da smo zaenkrat varni, je to pač potrebno izpolnjevati. Zdaj, proračun za vojsko, za obrambo je drastično padal, se pravi, iz, leta dva tisoč enajst, ko je bil štiristo sedeminštirideset milijonov evrov, je potem ves čas padal do do leta dva tisoč petnajst, je padel na tristo petdeset, potem v letu dva tisoč šestnajst na tristo sedem. Razumem pa, zakaj je padal. Zato ker se je vedno, ko so bile proračunske razprave, se je vedno govorilo, da pač nekaj drugega bolj potrebujemo in to mogoče v vaši izjavi o maslu in topovih, vendar ta dilema ni na mestu, ker, ne moremo, izbirati med med enim ali drugim, potrebujemo vse. Zdaj, kar se tiče teh, tega nakupa štirikolesnikov, gre za nadomeščanje, kot ste pravilno ugotovili, iztrošenih hammerjev in, ti štirikolesniki se že danes uporabljajo. Niso - jih ne bo nihče še dodatno razvijal. res je - tukaj se strinjava, da so številke, bile najprej različne, ker se ni, vsega upoštevalo, ampak ta končna številka je in ni sto tisoč, sto milijonov, ali koliko ste vi, v vaši izjavi povedali takrat. tako da, te štirikolesnike zagotovo potrebujemo. sem pa že povedal tudi gospodu Stoltenbergu, da seveda do dva štiriindvajset ne bomo dosegli dva odstotka BDP. To pa zagotovo ne. Do do takrat je naš cilj priti na ena cela pet odstotka, BDP-ja, če bo seveda situacija in vse ugodno. Tako da zdaj seveda tukaj midva ne bova prišla skupaj. Midva imava popolnoma različne koncepte, razmišljanja o o tej smeri. Vendar vam zagotavljam, da vsi nakupi, ki bodo opravljeni, bodo opravljeni tako, da bodo pregledni in da, da ne bo prihajalo do kakršnihkoli nevšečnosti. Zaradi tega smo tudi ustavili, nakup osemkolesnikov. In, se bomo še posebej trudili, ker se zelo, zelo strinjam z vami v točkah, ki ste jih našteli - se pravi, tanki, T-petinpetdeset pa izraelske havbice pa Patria pa še kaj je bilo. Tukaj se pa močno strinjava, da ti nakupi - da je vsak nakup - da so spremljale težave. In bomo še posebej skrbno bdeli nad tem. Hvala.